Meine Gefühlslage bei der Abstimmung über den Bericht könnte man am besten mit einem Goethe Zitat beschreiben Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das heißt Einerseits weiß ich, dass so ein Abkommen ganz, ganz wichtig ist. Ich kenne auch die Angebote, die es von der Europäischen Union gibt, dass entsprechende Hilfszahlungen in die Westsahara geleitet werden sollen.

Ich bitte ganz einfach darum, dass dieses Abkommen genau kontrolliert wird und dass auch genau kontrolliert wird, wohin dann die Ausgleichzahlungen wandern, dass sie genau dort ankommen, wofür sie geplant worden sind.